Et l'investissement en matière vitivinicole, ce n'est pas un investissement du jour au lendemain, particulièrement, par exemple, pour le cognac il faut non seulement faire le vin, mais ensuite le laisser reposer dans des fûts.